Madame la Présidente, le Moyen Orient nous préoccupe et la discussion de ce matin sur les politiques migratoires nous a rappelé combien cette région est proche de l'Europe. Elle nous a aussi rappelé que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans la gestion des conflits. Alors, l'incapacité depuis plus de 40 ans à mener à bien le processus de paix dans le cadre du conflit israélo palestinien a conduit à une injustice flagrante vis à vis des Palestiniens mais également à une insécurité ou une sécurité fragile pour les Israéliens.